Madame la Présidente, inutile de rappeler qu'une stratégie commune, c'est une stratégie qui fixe des priorités et des objectifs communs.

Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de la mise en place de moyens concrets pour atteindre ces objectifs. À cette fin, nous avons besoin de lignes politiques claires, de politiques économiques cohérentes et de critères sociaux stables. Au niveau politique, le respect des valeurs démocratiques et des droits de l'homme reste notre fil directeur. Dans ce contexte, j'invite nos partenaires à ratifier au plus vite la Charte africaine de la démocratie et à faire en sorte que les engagements pris par les deux parties soient respectés. Au niveau économique, assurer un financement approprié et transparent de la stratégie et combattre la corruption à tous les niveaux constituent des garanties supplémentaires pour le succès de nos actions communes. Il est tout aussi important de continuer à œuvrer à l'établissement des marchés régionaux dans lesquels on reconnaît la place de l'agriculture. Au niveau social, le dialogue avec les ONG locales et tous les acteurs de la société civile doit être privilégié. Il faut constamment tirer les politiques sociales vers le haut. À ce titre, je crois qu'il nous faut réserver une place particulière à l'éducation, à la formation et à la mobilité des jeunes, ceci afin de relancer une dynamique globale nouvelle. Nos deux parlements, panafricain et européen, doivent s'efforcer de mener un suivi régulier à l'aide d'expertises conjointes, de rapports et de plans d'action annuels. Nous voilà donc face à des défis nombreux. Pour les atteindre, nous devons aller au delà des différences entre et à l'intérieur de nos deux continents. Le sommet UE Afrique est l'occasion de proposer des solutions communes efficaces, à nous de saisir cette opportunité.